Na první pohled toto téma vypadá jako téma, které nespadá do působnosti evropských institucí, Evropského parlamentu. Je to téma subtilní, ale z hlediska dopadu opravdu mimořádně závažné.

Řešíme možnou katastrofu, která pro zemědělství v zemích Evropské unie může nastat tím, že dál rapidně bude klesat počet včel a ostatních opylovačů a že to opravdu může mít velké i dalekosáhlé ekonomické dopady. Podpořil jsem tuto zprávu, hledejme cestu, která nebude přinášet likvidaci, oslabování konkurenceschopnosti evropského zemědělství, ale která současně umožní, aby se počet opylovačů dále nesnižoval.